Wiemy jedno na pewno nie doszło do żadnych wiążących podkreślam to słowo zobowiązań poza jakimiś deklaracjami, które nie mają żadnego, ale to żadnego znaczenia. Mimo że takie postanowienie zostało przyjęte w ramach kruchego kompromisu w 2008 roku, wbrew temu zobowiązaniu Unia Europejska proponuje kolejne ograniczenia, kolejne redukcje emisji CO które nieuchronnie doprowadzą do dalszego jeszcze obniżenia konkurencyjności gospodarki europejskiej i będą negatywnie wpływać na proces uprzemysłowienia naszego kontynentu. Możemy być bowiem pewni jednego te działania będą skuteczne w takim zakresie, że istotnie podwyższą ceny energii w Europie w stosunku do energii w innych konkurencyjnych częściach świata, w których gospodarki się rozwijają. To z kolei nieuchronnie skutecznie doprowadzi do wyjścia poza obszar Unii Europejskiej części energochłonnych gałęzi przemysłu, takich chociażby jak hutnictwo. To już się zresztą dzieje teraz na naszych oczach. Co za tym dalej pójdzie? Za tym pójdzie oczywiście wzrost bezrobocia, wzrost kosztów społecznych dla poszczególnych państw członkowskich i w rezultacie również oczywiście znaczne zmniejszenie wpływów do budżetów ze strony tych działów energochłonnych, które takie wpływy by wnosiły.